Nous nous prononçons aujourd'hui sur le rapport d'activité annuel du médiateur européen, qui a été présenté le 21 avril dernier. Nommé par le Parlement européen, le médiateur nous donne acte, à travers ce rapport, de l'ensemble des résultats de ses enquêtes sur les plaintes qui concernent des cas de mauvaise administration au sein de nos institutions ou agences européennes. Son rôle, de la plus haute importance, représente une garantie essentielle pour le respect des principes de transparence et de bonne administration et constitue, par conséquent, une véritable protection pour nos concitoyens dans des cas d'injustice, de discrimination, d'abus de pouvoir, de manque de réponse et de retard d'information. Dans ce rapport, nous constatons en effet l'importance grandissante du nombre de plaintes déposées auprès du médiateur. La plupart concernent la Commission européenne, institution qui regroupe le plus grand nombre de fonctionnaires, certes, mais essentiellement pour des cas d'allégations de défaut de transparence. Or, la Commission est la gardienne des Traités. Concernant le rapport, la commission des pétitions l'a approuvé avec une large majorité le 1 er octobre dernier. Notre médiateur a exercé ses fonctions de manière active et équilibrée en ce qui concerne l'examen des plaintes et leur traitement. Il a notamment toujours su maintenir de bonnes relations avec et entre les institutions, ce qui a aidé les institutions ou agences en question à accepter une solution à l'amiable ou à régler certains litiges, à quelques exceptions près. Par ailleurs, le médiateur sert de ressource aux institutions. Il les aide à améliorer leurs performances en attirant leur attention sur des domaines à perfectionner, l'objectif final étant d'améliorer le service à apporter à nos concitoyens. Le rapport que nous avons adopté en commission souligne et rappelle l'importance de l'adoption d'un code de bonne conduite administrative par l'ensemble des institutions et agences européennes, code qui a été approuvé par le Parlement européen il y a huit ans déjà. Cet appel répété de notre commission ne doit pas rester sans réponse. Les citoyens européens ne méritent pas moins. Le droit à la bonne administration par les institutions et organes de l'Union européenne est un droit fondamental selon l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union incluse dans la partie II du traité de Lisbonne, qui maintenant n'est plus une fiction mais une réalité.